Es ist nicht so, dass die Europäische Union plötzlich Sicherheitsscanner einführt.

Es ist nicht so, dass die Europäische Union plötzlich ihre Liebe zur Herstellung von solchen Geräten entdeckt hat. Es war so, dass einzelne Mitgliedstaaten begonnen haben, Sicherheitsscanner auf europäischen Flughäfen einzuführen. Es war die Europäische Union, es war unser Berichterstatter, es war das Europäische Parlament, die gesagt haben Wenn so etwas geschieht, dann muss es dafür einheitliche Regeln in ganz Europa, in der gesamten Europäischen Union geben. Darum haben wir uns gemeinsam mit der Kommission gekümmert.

Wir sind dafür, dass die Privatsphäre, die persönlichen Daten absolut gewahrt werden. Es wird keine Verknüpfung zwischen Bildern und Daten geben. Die Bilder werden sofort gelöscht werden.

Körperscanner sind nicht die ultimative Lösung gegen Terrorismus, aber sie helfen vielleicht etwas, ihn einzudämmen, wenn man sie einsetzt und wenn man sie unter vernünftigen Bedingungen einsetzt.

Wir haben uns gut geschlagen und ein gutes Ergebnis erzielt.